Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice poslanke in poslanci. V naši državi je žal tako, da koalicija in Vlada po tekočem traku zavračata vse predloge, ki jih vloži bodisi opozicija ali celo Državni svet. Ni pomembno, ali je predlog dober, ali bi ga z amandmaji lahko morda še izboljšali. Niti najbolj preprosti predlogi sprememb, ki se nanašajo na prometno varnost nas vseh in bi pripomogli k manjšemu številu prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola, ali drugih prepovedanih substanc, ne dobijo podpore vladne koalicije. Statistika na področju teh prometnih nesreč pove vse. Samo v letu dva tisoč sedemnajst je zaradi voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo devetnajst ljudi, sto dvanajst pa je bilo hudo telesno poškodovanih, lažje telesno poškodbo je utrpelo petsto devetintrideset ljudi. Veliko? Mnogo preveč ob dejstvu, da se te številke kljub mnogim ukrepom ne zmanjšujejo, zato bi pričakovali, da bosta Vlada in koalicija takšnim predlogom, kot je današnji, podali roko in naredili vse, da takoj sprejmemo dodatne ukrepe za zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč, posebno če so jih povzročili alkoholizirani vozniki. Mar ne šteje vsako življenje? V Novi Sloveniji podpiramo rešitve, ki jih z dopolnitvijo zakona o voznikih predlaga Državni svet. Udeležbo obveznega rehabilitacijskega programa z dodatnim delom v organizaciji na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanja oziroma dela z žrtvami prometnih nesreč pomeni soočenje teh voznikov z vsemi tragičnimi posledicami, ki jih utrpijo žrtve. Marsikoga bi šele delo s temi osebami postavilo na trdna tla. Naš skupni cilj bi moral biti število smrtnih žrtev zaradi vinjenih voznikov: nič. Ne pa iskanje razlogov, zakaj predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, in zgolj ugotovitev, da je pomanjkljiv in ne določa vseh postopkov. Dejstvo je, da bi lahko, če bi seveda obstajala prava volja, predlog Državnega sveta izboljšali, ga dopolnili z amandmaji in nato sprejeli. Tako pa Vlada sicer pozdravila namen predlagatelja in se zaveda soodgovornosti za ustvarjanje varnosti vseh udeležencev v prometu. To pa je tudi vse. Kljub temu da se Vlada zavezuje, da bo po evalvaciji učinkov izvajanja edukacijskih in psihosocialnih delavnic pripravila svoj sistemski predlog, ne vemo, kdaj to bo. Medtem pa bodo lahko preštevali žrtve nesreč, ki jih bodo zakrivili vozniki pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. V Novi Sloveniji smo predlog novele zakona o voznikih podprli. Zato bomo predlogu, da zakon ni primeren za daljno obravnavo, nasprotovali.